Sie erinnern sich sicher daran, dass das nicht das erste Mal ist, dass ich verpflichtet bin, Sie über solche Vorgänge zu informieren.